forseti telur sig ekki geta bundið sig við það að þessum þingfundi verði lokið fyrir klukkan tólf í kvöld það er enn þá átján manns á mælendaskrá nær allir í fyrstu ræðu

við upphaf þessarar umræðu að um það bil þrjátíu þingmenn

fjárlagagerðina þar sem ræðutími er leyfilegur fjörutíu mínútur þá verður þetta ekki unnið í dagvinnu einni saman þá verður forseti einfaldlega að grípa til þess úrræðis sem hann hefur að reyna að lengja þingfundi með leyfi þingsins eins og verið er að fara fram á hér hins vegar er forseti ætíð reiðubúinn til þess að ræða málin jafnt við stjórn sem stjórnarandstöðu til þess að reyna að freista þess að greiða fyrir því að sem bestur árangur náist og við getum fundið einhverja niðurstöðu varðandi þessa umræðu það stendur ekki á forseta í þeim efnum og hann lýsir sig reiðubúinn til alls slíks og telur í sjálfu sér ekki óeðlilegt að umræða um fjárlög standi alllengi vekur þó athygli á því að þegar litið er yfir lengri veg þá var það jafnan svo að umræður um fjárlög stóðu þetta tólf til fimmtán kannski upp í sautján klukkustundir það hefur brugðið út af því á síðustu árum brá út af því haustið tvö þúsund og tólf ef forseta misminnir ekki og